J'espère pouvoir dire que c'est vraiment dans cet état d'esprit que nous avons eu ce débat cet après midi. Oui, il y aura des avancées et nous devrons essayer de trouver des accords sur la flexibilité et sur le financement d'ITER.

Il en va de la crédibilité de l'Union européenne. Il en va de l'effectivité des politiques qui ne pourront être réalisées que si le budget 2011 est voté. Et nous ne parlons que des politiques de cohésion! Ne parlons même que de celles là!